Kształt i kierunek unijnej polityki środowiskowej przede wszystkim w zakresie energetyki ma jak dotychczas niewielki wpływ na globalną politykę klimatyczną. Niestety polityka wpływa negatywnie na konkurencyjność gospodarki europejskiej i osłabia tempo wychodzenia Europy z kryzysu gospodarczego.

Będzie ich więcej, jeżeli nie zastanowimy się nad konsekwencjami tak prowadzonej polityki. Ochrona środowiska tak, ale ważna jest również gospodarka i ochrona miejsc pracy.

Prowadząc takie działania tracimy wiarygodność w oczach inwestorów, którzy mają prawo oczekiwać polityki stabilnej i przewidywalnej. Odbieram to jako przejaw działania potężnego lobbyingu prowadzonego w interesie eksporterów ropy naftowej i gazu na rynki europejskie.

To wielki błąd i nieodpowiedzialność!